flutningsmenn með mér eru þeir háttvirtu þingmenn jóhanna maría sigmundsdóttir sigrún magnúsdóttir haraldur einarsson karl garðarsson þórunn egilsdóttir elsa lára arnardóttir og ásmundur friðriksson þetta er í annað sinn sem þessi þingsályktunartillaga er efnislega lögð fram hér í þinginu á síðasta löggjafarþingi var ég fyrsti flutningsmaður einnig en meðflutningsmenn mínir þá voru þáverandi háttvirtir þingmenn sigurður ingi jóhannsson og gunnar bragi sveinsson tillögugreinin fjallar um það að alþingi álykti að fela forsætisráðherra að fá færustu sérfræðinga á sviði auðlindaréttar til að semja frumvarp sem skilgreinir með tæmandi hætti hvað flokkast til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir íslands eru er þetta mjög mikilvægt virðulegi forseti að þessi vinna fari af stað vegna þess að nefndasvið alþingis og þingmenn hafa lítinn aðgang að sérfræðingum í samfélaginu lítinn aðgang að færustu auðlindarértttarsérfæðingum þess vegna er þessi tillaga flutt með þessum formerkjum að forsætisráðherra kalli saman þessa aðila til þess að semja hér lagafrumvarp sem snýr að þessum málum auðlindaréttur er ný fræðigrein í íslenskri lögfræði og hann er nátengdur umhverfisrétti eðli málsins samkvæmt fjallar auðlindaréttur um þær réttarreglur sem varða stjórnun nýtingu og meðferð auðlinda heildstæð stefna um nýtingu auðlinda hefur ekki verið mótuð að neinu marki hérlendis eitt af því sem stuðlar að ábyrgri umhverfishegðun er að líta svo á að náttúruauðlindir og réttur til þess að nýta þær hafi verðgildi þó að í sumum tilfellum kunni að vera erfitt að meta slíkt til fjár auðlindaréttur er nátengdur nýtingu náttúruauðlindanna réttur þjóða til að njóta auðlinda sinna nýtur verndar í þjóðarétti á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna fjórtánda desember árið nítján hundruð sextíu og tvö var samþykkt yfirlýsing sem fjallar um sjálfstæði þjóða til að ráðstafa náttúruauðlindum sínum segir þar meðal annars að nýting náttúruauðlinda eigi að þjóna hagsmunum og auka velmegun fólks í viðkomandi ríki hefur þessi regla og verið staðfest í alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og alþjóðasamningnum um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi sem voru fullgiltir af alþingi tuttugasta og áttunda ágúst

auðlindum sínum brjóti það ekki í bága við neinar skuldbindingar sem leiðir af alþjóðlegri efnahagssamvinnu byggðri á grundvallarreglunni um gagnkvæman ábata og þjóðarétti það var síðan árið tvö þúsund sem svokölluð auðlindanefnd sem var kosin var af alþingi skilaði af sér álitsgerð mjög gott og þarft verk sem sú nefnd gerði hlutverk þeirrar nefndar var að fjalla um auðlindir sem eru eða kynnu að vera þjóðareign það eru meðal annars öll verðmæti í sjó og á hafsbotni innan efnahagslögsögu svo og í almenningum afréttum og öðrum óbyggðum löndum utan heimalanda námur í jörð orka í rennandi vatni og jarðhiti taldi nefndin brýnt að mótuð yrði samræmd stefna og stjórn á nýtingu náttúruauðlinda á íslandi sem skapaði heilsteyptan lagaramma um hlutverk og ábyrgð ríkisins á ráðstöfun og nýtingu náttúruauðlinda virðulegi forseti síðan þessari skýrslu var skilað eru liðin fjórtán ár og ekkert hefur gerst enn meðal annars tel ég að málið sé enn brýnna nú en var í kringum árið tvö þúsund því að öllu fleygir fram hér á landi og við verðum að standa sem sjálfstæð þjóð með náttúruauðlindum okkar og nýtingu þeirra hér á landi hefur eignarhaldi náttúruauðlinda verið háttað með ýmsum hætti og oft og tíðum hafa komið upp deilur í þjóðfélaginu um hvernig þessum málum skuli skipað í títtnefndri skýrslu auðlindanefndar frá árinu tvö þúsund var lagt til að tekið yrði upp nýtt ákvæði í stjórnarskrána þar sem náttúruauðlindir sem ekki voru háðar eignarrétti yrðu lýstar þjóðareign ákvæðið sem nefndin lagði til var svohljóðandi með leyfi forseta náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds fara með forsjá vörslu og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og réttinda í umboði þjóðarinnar náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega af hendi til einstaklinga eða lögaðila þó má veita þeim heimild til afnota eða hagnýtingar á þessum auðlindum og réttindum gegn gjaldi að því tilskildu að hún sé tímabundin eða henni megi breyta með hæfilegum fyrirvara eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum slík heimild nýtur verndar sem óbein eignarréttindi náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan hátt og á grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að vernda auðlindirnar rannsaka þær og viðhalda þeim svo og til hagsældar fyrir þjóðina að öðru leyti á þessum fjórum árum síðan þetta auðlindaákvæði var skrifað sem tillaga að auðlindaákvæði í stjórnarskrá eru að sjálfsögðu líka fjórtán ár og ekkert hefur gerst í málefnum stjórnarskrárinnar með það að binda auðlindir þjóðarinnar í hana við vitum þann tíma sem við upplifðum hér í þinginu síðastliðin fjögur ár þegar reynt var að umbylta allri stjórnarskránni í stað þess að setja nokkur atriði inn í núgildandi stjórnarskrá sem hefur staðið sig vel en það varð ekki samkomulag um það við framsóknarmenn lögðum ofuráherslu á það að náttúruauðlindaákvæðið færi inn í stjórnarskrána en það var það mikil þrákelkni hér í þáverandi ríkisstjórn að það var ekki við það komið að fara með nokkur ákvæði að breyttri stjórnarskrá heldur átti að skrifa nýja þannig að staðan er eins nú og árið tvö þúsund þegar þetta var lagt til virðulegi forseti ég fagna því að nú hefur þegar tekið til starfa nefnd sem hefur það hlutverk að gera tillögur að breytingarákvæðum í stjórnarskránni þannig að það verður nú vonandi í síðasta lagi í næstu alþingiskosningum eftir rúm þrjú ár sem þetta ákvæði fer þar inn og þá lítur þetta

og tilgang þess er raunverulega að við setjum hér sérlög áður en auðlindaákvæðið kemur inn í stjórnarskrána til þess að standa vörð um auðlindir okkar þetta mál var sett fram og ég hugsaði þetta fyrst á sínum tíma eftir sumarið tvö þúsund og níu þegar naumur meiri hluti alþingis samþykkti það að sækja um aðild að evrópusambandinu þá var ein auðlind íslensku þjóðarinnar tryggð með lögum og það var fiskveiðistjórnarkerfið fiskurinn í sjónum sú auðlind þannig að aðrar auðlindir voru hér opnar og ekki skilgreint hverjar þeir eru og hvernig ætti að nýta þær þannig að það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur sem sjálfstæða fullvalda þjóð að þessi lagasetning fari hér fram til þess að verja hagsmuni okkar í alþjóðlegu samhengi

utanríkisráðherra hafði þetta í flimtingum að það þyrfti ekki að binda auðlindir þjóðarinnar í lög vegna þess að evrópusambandið mundi ekki ásælast eignarréttinn á auðlindunum ég get alveg fallist á það en það sem evrópusambandið gengur út á er það að nýtingarrétturinn og það að nota auðlindina það er það sem evrópusambandið er að sækjast eftir þess vegna ber að setja þessa lagasetningu að skilgreina auðlindirnar og hvernig á að nýta þær ég ætla að taka dæmi um eina auðlind virðulegi forseti vegna þess að það er kannski akkúrat heitt mál í dag auðlind sem evrópusambandið ásældist mjög hér þegar samningaviðræðurnar voru það er nú sem betur fer búið að slíta þeim en þá var það auðlind fallvatn og jarðhitaorka sem við notum til þess að búa hér til rafmagn það var komið svo langt virðulegi forseti í orkumálakaflanum að það var búið að opna hann og loka honum og það var ákvæði í þeim kafla að það ríki evrópusambandsins sem skorti orku þá bæri því ríki sem ætti nægilega mikla orku að flytja orku til þess ríkis sem var í orkuþurrð þarna er komin þessi hugmynd um sæstrenginn virðulegi forseti sem sífellt er verið að tala um að við eigum að leggja til bretlands

fórna þessu mikla landi og jarðhitaréttindum til þess eins að flytja það til evrópusambandsins það var umræða um þetta hér í dag í þinginu það vita allir mína skoðun ég leggst alfarið gegn þessum sæstreng vegna þess að við eigum að nýta afurðirnar og raunverulega nýta orkuna sjálf hér heima til uppbyggingar til hagsbóta fyrir land og þjóð það liggur alveg fyrir háttvirtri fjárlaganefnd fór á suðurnesin á vinnufund í gær þar sem við heimsóttum ný fyrirtæki sem eru að byggjast upp á fyrrum varnarsvæðinu sem kallað er og þar komum við inn í þörungaframleiðslufyrirtæki sem

ástæðan var sú virðulegi forseti það var það að ísland og noregur voru samkeppnishæfir með svipað verð á rafmagni yfir sumartímann en svo þegar fór að hausta og vetur kom að þá hækkaði rafmagnsverð svo mjög í noregi að noregur varð ekki samkeppnishæfur við ísland varðandi verð á raforku það er ástæðan fyrir því að við eigum ekki að fara í sæstrenginn norðmenn hafa lagt sæstreng og þegar kólnar í evrópu á veturna og á haustin rýkur rafmagnsverð upp því að þar náttúrlega að sjálfsögðu gilda markaðslögmálin þetta eitt virðulegi forseti á að hafa það mikinn fælingarmátt fyrir okkur íslendinga að vera yfir höfuð að hugsa um þessi mál að það bara sýnir sig þarna hvernig þetta virkar á ríki sem hafa farið í þessar aðgerðir það hefur verið bent á að í sumum tilvikum er mögulegt að verðleggja náttúruauðlindir og þá sérstaklega réttinn til að nota þær löggjafinn getur ákveðið að láta þá sem nýta auðlind greiða með einum eða öðrum hætti gjald til samfélagsins fyrir afnot auðlindarinnar hvort sem um er að ræða gjaldtöku í formi skatta eða þjónustugjalda slík gjaldtaka þarf að vera almenn og við framkvæmd hennar skal gæta málefnalegra sjónarmiða og jafnræðis leiðsögn markaðshagkerfisins eða ósýnilega höndin svonefnda nær aðeins til þeirra gæða sem unnt er að kaupa og selja á markaði og til þess að úrræði eins og gjaldtaka verði tekin upp í einhverri mynd verða pólitískar og efnahagslegar forsendur að vera til staðar virðulegi forseti það var ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks sem tók upp auðlindagjald af sjávarútvegsauðlindinni þrátt fyrir það að vinstri menn vilji nú lítið við það kannast en svo var það nú samt þarna á þeim tíma sýndu þessir flokkar þann skilning hvað auðlindagjald væri og hvernig ætti að raunverulega innheimta það í ríkissjóð til hagsbóta fyrir þjóðina það er þessi leið sem við þurfum að fara með allar okkar auðlindir að sé einhver að nýta auðlindina séum við að taka hóflegt auðlindagjald af viðkomandi nýtingu þannig verði farið fram í sátt bæði við þjóðina og náttúruna sjálfa virðulegi forseti þessi

til umfjöllunar og þá í venjulegt ferli og það verða þá kallaðir til færir lögmenn og álitsgjafar á sviði auðlindaréttar til þess að fara yfir þetta mál en virðulegi forseti hjá mér standa væntingar til það það verði í framhaldinu búið til frumvarp

til auðlinda hér á landi og hverjar auðlindir íslands eru til að við getum varið þann mikla fjársjóð sem landið og miðin bjóða upp á